Herr Präsident!

Ich bitte, die Schlussabstimmung zurückzustellen, damit wir in den Trilog eintreten können und keine Gesetzeslücke entsteht, und damit um die Zurücküberweisung an den Ausschuss.